virðulegur forseti hér vék háttvirtur þingmaður sérstaklega að ræðu minni síðan í morgun varðandi evrópusambandið það er nú ekki þannig að það sé neitt kapphlaup í gangi varðandi það að ganga inn í evrópusambandið það er nú alls ekki þannig en þar var ég að draga fram að það er alveg ljóst að unga fólkið í flokknum hefur jákvæðari stefnu gagnvart evrópusambandinu en við höfum séð áður ég get hér í mínu stutta andsvari sagt við háttvirtur þingmaður jón bjarnason að samband ungra framsóknarmanna ályktaði á sínu síðasta sambandsþingi að þar kemur fram meðal annars ég ætla nú ekki að lesa alla ályktunina en með leyfi virðulegs forseta ætla ég að grípa hérna niður í hana það liggur hér fyrir að íslendingar afsala sé meiru af sjálfsákvörðunarrétti utan e s b en innan því telur þing suf að það þjóni hagsmunum íslands að hefja nú þegar vinnu við samningsmarkmið með aðild að e s b í huga og skal sú vinna hefjast að frumkvæði forsætisráðuneytisins ungliðarnir hafa sem sagt mótað þessa stefnu á sínu sambandsþingi það stendur þarna neðst niðri líka að án viðunandi niðurstöðu úr samningsviðræðum leggst suf alfarið gegn inngöngu í e s b en menn vilja skoða þessi samningsmarkmið með aðild í huga unga fólkið það kemur líka fram í ályktun frá félagi ungra framsóknarmanna í reykjavík suður eftir flokksþingið ég ætla ekki að lesa þá ályktun alla heldur en það kemur fram í lok hennar í umræðum á nýloknu flokksþingi framsóknarflokksins var áberandi hve stór hluti ungs fólks var jákvæður gagnvart hugmyndum um inngöngu í e s b gefur það vísbendingu um að krafa nýrrar kynslóðar framsóknarmanna sé að ísland skuli ganga til liðs við aðrar þjóðir evrópu á vettvangi e s b það er því alveg ljóst að unga fólkið í flokknum